Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich habe soeben an der Debatte über teilgenommen. Die Postmarktliberalisierung ist ein Beispiel dafür, dass viele der negativen Auswirkungen nicht eingetreten wären, hätte man so wie im vorhin vorgestellten Bericht zur besseren Rechtsetzung eine unabhängige, glaubwürdige Folgenabschätzung durchgeführt. Die Kommission hat keine einzige Studie veröffentlicht, die sich allein mit den sozialen Bedingungen und Konsequenzen der Postmarktliberalisierung beschäftigt. Die Kommission unterstützt nur die nationalen Regulierungsbehörden, um den reinen Wettbewerb ohne Barrieren zu garantieren. Die Folgen kennen Sie unsichere Sendungen, gering bezahlte, gering qualifizierte Arbeitskräfte, Zustellung nur mehr an drei Tagen, unterschiedliche Preise für unterschiedliche Regionen. Daher eine persönliche Frage an Sie, Herr Kommissar Blutet Ihnen nicht das Herz, wenn nun gegen den Willen des Konzernmanagements, der Gewerkschaften und der Bevölkerung La Poste in Frankreich privatisiert wird?